Týká se to cyklistiky nebo podpory alternativních způsobů dopravy v příměstské mobilitě, protože podle mého názoru již do jisté míry jde za hranici toho, co lze považovat za rozumnou evropskou úpravu, která neodporuje zásadám subsidiarity. Podle mého názoru by se daleko více slušelo, pokud by tyto otázky byly svěřeny národním úpravám. Ne že bych byl odpůrcem cyklodopravy nebo alternativních způsobů dopravy ve městě, naopak je považuji za velmi vhodné, ale nemyslím si, že je nezbytné, aby tuto problematiku upravovalo právo EU nebo usnesení Evropského parlamentu, ale naopak, aby se s ní podle vlastních specifických podmínek vypořádaly národní státy.